2006 ban, amikor az új tagországok vártak a schengeni csatlakozásra, feltételként azt fogalmaztuk meg, és azt fogalmazták meg velünk szemben, hogy a SIS II nek működnie kell. Közben kiderült, hogy a rendszer semmiképpen sem lesz működőképes. Akkor azt hallottuk, hogy a padlózat nem elég erős arra, hogy a műszaki berendezések súlyát elviselje, és ha akkor bizony a portugál Elnökség nem talált volna megoldást a SIS one for all rendszer működtetésére, akkor valószínűleg a mai napig nem kerülhetett volna sor a nyolc új tagország schengeni övezethez való csatlakozására. Közben, emlékszünk, új szerződéseket kellett kötni, új pénzcsomagokat kellett lokalizálni a SIS II rendszer kiépítésére, miközben a SIS I rendszer működését ugyanúgy finanszírozni kell, tehát gyakorlatilag egy kettős finanszírozás állapotában vagyunk, és ez nem kis pénzébe kerül az európai adófizetőknek. Nyilvánvalóan nem kis beruházásról van szó az európai polgárok biztonsága érdekében, és eltérően baloldali kolléganőmtől, én úgy látom, hogy ez bizony nagyon nagy minőségi változást hozhat az európai biztonság érdekében.

Biztos Úr, egy mérnöki rendszerben nem lehet annyi bizonytalansági tényező, hogy az építés ideje megduplázódjon. Tudjuk, hogy a technika ördöge közbeszólhat, tudjuk, hogy késett a közberuházás, de végül is föl kell tennünk a kérdést, hogy mi van a háttérben? Nem egyes országok, egyes tagországok készakarva késleltetik a SIS II kiépítését?